málshefjandi er háttvirtur þingmaður kristján l möller sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra jón bjarnason verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund